Nun, Herr Kollege, Sie haben ja zum Glück in Ihrem Land die Möglichkeit, über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union abzustimmen.

Dieser Slogan Wohlstand abgeben, den kennen wir von den Grünen und Kommunisten, aber das ist nichts, was einer sogenannten konservativen Kraft, auch nicht in Bayern, eigentlich gut zu Gesicht stünde.